Wybór Sri Lanki na gospodarza listopadowego szczytu Wspólnoty Narodów spotkał się z krytyką społeczności międzynarodowej zarzucającej władzom kraju, iż nie rozliczyły nadal zbrodni z okresu trwającej tam przez 30 lat wojny domowej.

Doceniając wysiłki, jakie dotąd poczyniono w kwestii normalizacji warunków życia na północy kraju, stopniowego likwidowania obozów uchodźców i zasiedleń na odminowanych terenach, oczekujemy kontynuacji wysiłków w celu przeprowadzenia dogłębnego śledztwa i przedstawienia ONZ szczegółowego raportu na temat przestępstw wojennych popełnionych w miesiącach poprzedzających zakończenie wojny domowej w 2009 r. Rozliczenie ponad ćwierćwiecza wojny nie jest łatwe, tym niemniej stanowi nieodzowny krok w kierunku dalszej demokratyzacji i procesów pojednania krajów.